Señor presidente. Señor Esteban González Pons, ser patriota no consiste en gritar ¡Viva España!, sino en mantener los valores constitucionales y europeos y no en ir de la mano de quien quiere destruirlos. Usted tuvo una oportunidad de demostrar aquí que era un patriota español, apoyando al Gobierno de España, como siempre los socialistas hemos hecho en esta Cámara cuando España estaba amenazada y usted nos venía a pedir ayuda. Pero yo le quiero decir una cosa. Ustedes llegaron al Gobierno de España al grito de ¡Se rompe España!, y este Gobierno recibió una España más rota que nunca, con más independentistas que nunca, después de dos referéndums ilegales que se celebraron cuando ustedes gobernaban y con una convivencia deteriorada. Y con esta herencia lamentamos que ustedes no contribuyan a generar espacios de convivencia, que es precisamente lo que está fomentando el Gobierno de España.